Die Flüchtlingslager an der Grenze sind schon jetzt heillos überfüllt.

Wir haben zwar die Hilfe aufgestockt, wir müssen aber auch die gesamte Arabische Liga mit Nachdruck zum Handeln auffordern, besonders die Golfstaaten, denn sie haben durch die Radikalisierung der Opposition ihre Hände auch mit im Spiel. Wo bleibt jetzt in dieser fürchterlichen humanitären Krise die vielgepriesene Solidarität für ihre Bruderstaaten?

müssen endlich auch Flüchtlinge aufnehmen und nicht nur Waffen und Geld schicken. Es müssen ja nicht gleich Luxushotels sein, es muss nicht gleich die Palmeninsel sein, einige Zeltcamps würden sicherlich sehr hilfreich sein. Und darauf sollten wir auch hinarbeiten!